Monsieur le Premier ministre, bienvenue dans notre Assemblée. Le Grand Duché de Luxembourg a toujours fait preuve d'un engagement marqué envers l'Union européenne, et le discours que vous venez de prononcer ici confirme cet engagement. En particulier, nous partageons votre idée que la paix n'est pas banale et qu'elle n'est jamais définitivement acquise.

Et vous me permettrez de revendiquer la fierté que ce soit un ministre vert de votre gouvernement, Félix Braz, qui a conclu la négociation avec le rapporteur vert de ce Parlement, notre collègue Jan Philipp Albrecht. Nous sommes également heureux de constater qu'à l'instar de votre collègue irlandais qui, en janvier, a inauguré ce cycle de débats, votre gouvernement a fait progresser les valeurs d'égalité et, en particulier, les droits des femmes. Ceci est d'autant plus remarquable qu'au sein de l'Union européenne, certains États membres veulent revenir en arrière dans ce domaine. Je me réjouis aussi que votre gouvernement ait donné à la transition écologique une plus grande place dans les politiques publiques. Je tiens à souligner le rôle positif joué par Carole Dieschbourg lors de la conférence de Paris sur le climat. Très logiquement, sur le front climatique, votre gouvernement soutient la position du Parlement européen, beaucoup plus ambitieuse que celle du Conseil et de la Commission.

De même, si le Grand Duché a été le protagoniste peu glorieux de la saga LuxLeaks je me réjouis qu'il soutienne à présent le projet de directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte, qui sont tellement essentiels à notre démocratie.

Mais on peut difficilement nier la part de responsabilité de votre pays, aux côtés notamment de ses voisins du Benelux. La Commission européenne ne s'est d'ailleurs pas trompée en épinglant récemment le Luxembourg pour ses pratiques fiscales agressives.

Et plusieurs de nos Diables rouges, nos footballeurs, n'ont pas hésité à transférer une large partie de leurs revenus publicitaires au Luxembourg pour bénéficier de votre régime, bien trop laxiste, en matière de protection de la propriété intellectuelle. L'action européenne du Grand Duché sur le plan fiscal est aussi largement décevante. Quand votre ministre des finances ne joue pas la montre pour retarder l'instauration d'une taxe sur les géants du numérique, il bloque sans état d'âme les initiatives favorables aux intérêts du contribuable européen ces contribuables, comme le disait Manfred, qui n'ont pas le loisir de jouer un État contre l'autre en particulier l'instauration d'un reporting public, pays par pays, pour les multinationales ou la mise en œuvre d'une assiette commune et consolidée pour l'impôt des sociétés.

Je dirai que de la part du pays qui affiche le plus haut revenu par habitant de toute l'Union européenne, je pense que les Européens pourraient attendre une main tendue plutôt qu'un poing fermé. Monsieur le Premier ministre, je voudrais conclure en dédiant mon intervention à Camille Gira, votre secrétaire d'État au développement durable, décédé le 16 mai. Il a été dans votre pays un pionnier de l'écologie politique, notamment en transformant son village de Beckerich en vitrine de l'écologie, avec 100 d'énergies renouvelables, mais surtout avec une participation citoyenne sans précédent. Son modèle de transition écologique par les citoyens a inspiré beaucoup de mandataires verts partout en Europe. Il manquera à l'écologie et il nous manquera.